Zolang het extreem lakse asiel en immigratiebeleid van de Europese Unie en van de meeste Europese lidstaten wordt voortgezet, zullen elk jaar opnieuw tienduizenden mensen aangemoedigd worden om de oversteek te maken naar Lampedusa, naar Pantelleria, naar Malta, naar de Canarische eilanden, enzovoort, met alle menselijke drama's tot gevolg.

Het is dus in ieders belang dat mensen die niet in aanmerking komen voor het statuut van politiek vluchteling, snel en daadwerkelijk worden teruggestuurd naar hun land van herkomst en dat ze beseffen dat hun reis geen zin heeft gehad. Die boodschap moet echter ook zeer duidelijk gecommuniceerd worden. De EU moet eindelijk zijn buitengrenzen onder controle krijgen, anders is er geen andere mogelijkheid dan de hele idee van de Schengenruimte en de open binnengrenzen gewoon af te schaffen.